Signora Presidente, presento il seguente emendamento orale, da inserire dopo il considerando AY. Il nuovo testo è questo considerando che la presente risoluzione rappresenta un atto di indirizzo politico per la futura legislazione della Commissione europea e degli Stati membri